Hoy lamentamos que continúe la violencia. En estos tres años más de 500 personas defensoras de derechos humanos, 175 excombatientes y familiares y varios dirigentes políticos han sido asesinados. Lamentamos que algunos miembros de las FARC, tres años después, retomen las armas, pero denunciamos también la falta de voluntad del Gobierno colombiano para implementar los acuerdos de paz. No solo no se han desmontado los grupos paramilitares, sino que incluso han aumentado las denuncias de sus vínculos con el Gobierno y el Ejército. Mientras se favorece a los empresarios de la agroindustria, la reforma agraria continúa paralizada. Desde la Unión Europea estamos dando millones para apoyar la implementación de unos acuerdos que no se cumplen.

¿Qué se ha hecho, por ejemplo, para desmontar los grupos paramilitares? Nuestro compromiso por la paz exige acabar con la violencia política, implementar los acuerdos y reanudar las negociaciones con el ELN.